Als Minderjährige von ihren Eltern zwangsverheiratet mit einem Mann, den sie nicht liebte, wurde sie von ihrem Mann und seinen Verwandten mehrfach vergewaltigt. Aus Notwehr verletzte sie den Mann tödlich, worauf ein Gericht in Omdurman sie zum Tode verurteilte, weil so die Begründung es Vergewaltigung in der Ehe nicht gebe. Dieses Urteil und das, was Noura widerfahren ist, wirft ein grelles Schlaglicht auf die Lage vieler Mädchen und junger Frauen im Sudan, aber auch in vielen anderen Ländern, in denen Zwangsverheiratung und Gewalt gegen Frauen in der Familie gang und gäbe sind und eine mehr als fragwürdige Rechtsprechung das auch noch deckt.

Wir sollten gleichzeitig die Achtung der universalen Menschenrechte von den sudanesischen Machthabern einfordern.